Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin der Ansicht, dass wir uns der komplexen und widersprüchlichen Situation in Hongkong nur offen und mit Offenheit nähern können. Diese Offenheit basiert meiner Ansicht nach einerseits auf der Anerkennung des Prinzips andererseits aber auch auf der notwendigen Kritik an der Politik regionaler und internationaler Eliten, die Hongkong zu einer höchst ungleichen Gesellschaft gemacht haben, die einerseits von extremer Armut und andererseits von extremem Reichtum geprägt ist.

Dann kann der Berichterstatter als glaubwürdiger Makler in Sachen Menschenrechte auftreten. In seiner jetzigen Form jedenfalls werden wir dem Bericht und seinen Empfehlungen nicht zustimmen können.